að reyna að upplýsa svona um hvernig stefnan okkar er og hvað hefur verið til umræðu á vettvangi flokksþings okkar og í flokknum í aðdraganda flokksþingsins komu fram drög að ályktun sem var miklu jákvæðari gagnvart evrópusambandinu en varð niðurstaðan þannig að hópurinn sem undirbjó flokksþingið setti fram nokkuð brattan texta sem féll ekki í góðan jarðveg á flokksþinginu þannig að þeim texta var breytt þannig að niðurstaðan varð ekki eins jákvæð og ályktunardrögin voru sem komu inn það er því alveg ljóst að það er auðvitað talsverð andstaða í framsóknarflokknum gagnvart evrópusambandinu það held ég að háttvirtur þingmaður jón bjarnason viti og flestir aðrir þingmenn hér það er því ekki þannig að flokkurinn upp til hópa sé jákvæður gagnvart evrópusambandinu það sem ég dró fram er að unga fólkið virðist vera mun uppteknara af þessu það fólk sem er alla vega virkt í flokksstarfinu okkar það endurspeglar þessar ályktanir sem ég hef hér verið að lýsa og þá kannski er mest mark takandi á ályktun frá sambandi ungra framsóknarmanna sem eru sem sagt heildarsamtökin þar sem öll félögin eru innan dyra það er kannski vafasamara að vera að vísa í einstakar samþykktir frá einstaka félögum en sambandsþing ungra framsóknarmanna telur að það eigi að vinna við samningsmarkmiðin með aðild að e s b í huga þannig að þau hafa þá stefnu en það er ekki stefna framsóknarflokksins

aðildarviðræður en við viljum skilgreina samningsmarkmiðin og við viljum gjarnan umræðu um þessi mál